Arbeitslosigkeit und Armut nehmen zu, und die Menschen verstehen nicht, dass auf der einen Seite die Banken und die Wirtschaftsunternehmen unterstützt werden, aber wenn es um die Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit geht, dann bleibt es bei bloßen Lippenbekenntnissen und nicht überprüfbaren Zielen.

Wir wollen an dem Ziel der Vollbeschäftigung festhalten, und wir wollen gute Arbeit statt prekärer Jobs. Es geht um die Armutsbekämpfung, und da geht es um wirklich ehrgeizigere Ziele. Deswegen fordern wir den Rat auch auf, auf den Vorschlag der Kommission einzugehen, dass die Armut in Europa um 25 reduziert werden muss.